Herr Präsident! Soweit ich mich erinnern kann, habe ich noch nie ein solch leidenschaftliches Bekenntnis zur Europäischen Union erlebt, wie das momentan in Kiew auf dem Euromaidan zu sehen ist.

Die Demonstranten zeigen Flagge, und das ist die Flagge ihres Landes, und es ist die Flagge der EU, wie sie hinter Ihnen hängt, Herr Präsident. Wir haben die Verpflichtung und die Verantwortung, bei all den Hoffnungen, die wir geweckt haben, dass dort die Zukunft der Ukraine liegt, jetzt zu helfen und zu vermitteln. Deswegen braucht die Ukraine das ist hier von meinen Vorrednern schon betont worden in dieser Situation einen Runden Tisch, wo sich die Opposition und die Regierung über den weiteren Weg der Ukraine verständigen. Und wir haben die Verpflichtung und Verantwortung, dort die Rolle des Vermittlers zu besetzen und deutlich zu machen, dass wir schleunigst diesen Platz besetzen wollen, um in diesem Konflikt zu vermitteln.